Als een klein wit vlekje in het hart van Europa ligt Zwitserland.

Natuurlijk wil Zwitserland goede relaties met de EU vrij handelen, vrij reizen, vrij werken, en natuurlijk wil de EU goede relaties met Zwitserland. Daarom hebben we een verdrag om dat te regelen, maar dat verdrag schiet duidelijk tekort. Een bepaling daarin lijkt door Zwitserland misbruikt te worden om een tweedeling te maken tussen de EU burgers die wel welkom zijn en de EU burgers die niet welkom zijn. Dat is simpelweg discriminatie van Midden en Oost Europeanen, en dat is simpelweg onacceptabel.

Een onderscheid aanbrengen tussen EU burgers accepteren wij niet. Ieder mens in onze Unie is even veel waard en heeft dezelfde fundamentele rechten.